Vous avez dit On donne de l'argent à l'industrie pharmaceutique, dans le cadre du programme IMI.

On avait demandé une résolution au niveau de tous les groupes politiques. L'accès aux médicaments est une revendication des citoyens européens.